Ich habe es dann auf ausdrücklichen Wunsch ich glaube, auch Ihrer Fraktion oder aus Teilen Ihrer Fraktion umgedreht. Das Ergebnis war dann überraschend, wie wenig Zustimmung die Änderungsanträge fanden. Bei diesem Fall, beim Bericht Iacolino, handelt es sich allerdings um eine geschäftsordnungsmäßige Ausnahme. Hier muss ich die Dienste ausdrücklich in Schutz nehmen. Ausschüsse haben das Recht, Änderungsanträge, die im Ausschuss nicht behandelt werden konnten, unmittelbar ins Plenum einzubringen. Genau von diesem Recht hat der entsprechende Ausschuss Gebrauch gemacht.